Každý rok posielame stámilióny EUR našim partnerom v Afrike, Karibskej oblasti a Tichomorí.

Význam Spoločného parlamentného zhromaždenia krajín AKT EÚ je však aj v niečom inom vytvára pôdu na pravidelné osobné stretnutia volených zástupcov parlamentov, príležitosť hovoriť o problémoch na rovinu. Spoločné diskusie o problémových témach nám umožňujú pochopiť jeden druhého, dopovedať to podstatné, čo v žiadnej správe nenájdeme, vysvetliť postoje, ktoré by inak zostali často nepochopené.

Spoločné parlamentné zhromaždenie hrá pri napĺňaní tejto dohody nezastupiteľnú úlohu už len tým, že dáva číslam a tabuľkám o výške rozvojovej pomoci skutočný ľudský rozmer.